Najwyższy czas, byśmy przestali żyć złudzeniami, iż problemy strefy euro dotykają jedynie kraje, które prowadziły rozrzutną lub nieodpowiedzialna politykę makrofinansową. Ostatnie wydarzenia kłopoty ze sprzedażą niemieckich papierów dłużnych, filara europejskiej gospodarki prowokują do zadania pytania, gdzie jest granica? Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że żaden kraj w Europie nie jest bezpieczny w obliczu bezprecedensowej paniki rynków finansowych.

Mam więc pytanie, jak ma wyglądać przeprowadzenie ratyfikacji tych nowelizacji? Przecież nie mogą być one przeprowadzone przy pomocy uproszczonej procedury zmiany ze względu na silną ingerencję w suwerenność państw członkowskich. Musimy pamiętać, że jakakolwiek zmiana wymaga przeprowadzania w niektórych krajach referendum. Jak Rada zamierza na przykład przekonać społeczeństwo Irlandii, że proponowane zmiany są w jego interesie, a nie międzynarodowych banków?

Każde rozwiązanie, które może doprowadzić do zbudowania silniejszej wewnętrznie całej Europy 27 krajów, powinno być wdrażane.